avec vous, comme nous avons d'ailleurs commencé de le faire sous l'impulsion du président Malcolm Harbour et de Louis Grech, hier, dans une autre salle, mais avec plusieurs centaines d'acteurs de la vie politique européenne et nationale, régionale d'acteurs économiques et sociaux. Ce document

Depuis deux ans, la crise financière qui a été d'une violence inouïe et qui a encore beaucoup de conséquences économiques, sociales et humaines dans tous nos pays. La crise économique, en général, et puis des crises qu'il ne faut pas oublier, même si on n'en parle moins, comme la crise alimentaire. Près d'un milliard d'êtres humains sont en danger de mort parce qu'ils ne mangent pas à leur faim ou qu'ils n'ont pas d'eau.

avec ce grand marché qui est la fondation, la première fondation depuis 1950, la Communauté du charbon et de l'acier, ce grand marché européen que nous construisons patiemment entre nous.

Qu'est ce que nous apporte l'Europe? Il faut qu'à cette question soit apportée une réponse positive, ce qui n'est pas toujours le cas. Et voilà le constat qu'a fait Mario Monti, à la demande du président Barroso, dans un rapport dont vous avez souvent débattu et qui comporte beaucoup de diagnostics utiles. J'ai noté celui de Mario Monti, qui dit que le marché unique est de plus en plus nécessaire et de moins en moins populaire. Mesdames et Messieurs les députés, nous sommes des hommes et des femmes politiques, chacun dans nos responsabilités, et quand on constate cela, il faut s'efforcer de faire que ce qui est nécessaire devienne populaire et, en tout cas, soutenu et mieux compris. Voilà pourquoi, face à toutes ces crises et à toutes ces interpellations, nous avons voulu donner, comme c'est notre rôle, une suite opérationnelle aux diagnostics de Mario Monti, et j'ajouterais aux diagnostics cohérents que votre Parlement, sous l'autorité de Louis Grech, que je remercie, a fait, lui aussi, du fonctionnement imparfait ou incomplet, parfois décevant, de ce grand marché unique. Et donc le document que nous vous présentons, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, est un document original. Il n'est pas à prendre ou à laisser. Il s'agit d'un plan d'action et non pas d'une mesure législative, d'un plan d'action qui comprend aujourd'hui 50 propositions que nous mettons en débat, qui ont toutes pour objectif de faire mieux fonctionner le marché unique au service des petites et moyennes entreprises, pour la croissance, et au service des citoyens. Ce marché, c'est un moyen au service de la croissance et au service du progrès humain, et ce n'est pas le contraire, comme j'ai souvent l'occasion de le dire.

Je vous l'ai dit, le 13 janvier, nous voulons et nous allons remettre les services financiers et les marchés financiers dont nous avons besoin au service de l'économie réelle, et ce n'est pas le contraire, et mettre l'économie réelle et le grand marché qui la sous tend au service de la croissance et du progrès humain. Nous avons dans cette stratégie pour la croissance, qui est en cohérence avec la stratégie 2020, voulu que le marché unique fonctionne mieux. Ce grand marché, nous devons le comprendre comme la plate forme de base de l'économie européenne, et si cette plate forme fonctionne mieux qu'aujourd'hui c'est l'objectif de ce plan d'action tout ce qu'on mettra dessus les initiatives privées et publiques, les initiatives locales, régionales, nationales, européennes, les actions des associations, des organismes divers et variés qui sont dans ce grand marché elles aussi fonctionneront mieux, nous en sommes persuadés. Nous avons la volonté de répondre à ces interpellations et à ces défis en retrouvant le chemin d'une croissance forte, durable et équitable avec les entreprises.

Dans ce single market act il y a la grande question du brevet dont nous débattons en ce moment même c'est pour cela que ma journée était un peu compliquée, Madame la Présidente au Conseil Compétitivité, sous l'autorité de la Présidence belge. Plus globalement, c'est l'ensemble de l'environnement réglementaire et fiscal des entreprises que nous souhaitons rendre plus fluide, de même que l'accès au financement indispensable pour soutenir leurs investissements. Et enfin, pour finir sur le renforcement de la compétitivité européenne, nous voulons renforcer notre stratégie externe dans un esprit de réciprocité et de bénéfice mutuel. Afin de permettre que les Européens soient au cœur de ce marché unique, la Commission veut montrer que ce marché ne s'oppose pas au développement des services d'intérêt général et des grandes infrastructures.

Nous voulons montrer que le marché unique respecte les droits sociaux inscrits dans la Charte des droits fondamentaux, qu'il peut offrir de nouvelles perspectives de développement aux entreprises socialement innovantes qui servent les Européens autant comme travailleurs que comme consommateurs. Et enfin, c'est le troisième chapitre du single market act Cette démarche globale ne trouvera son sens que dans une meilleure gouvernance, par le biais d'un dialogue et d'un partenariat renforcés, avec nos entreprises, avec nos compatriotes, mais aussi entre les institutions européennes, avec les États membres et les collectivités régionales ou locales, ainsi que d'un dialogue social renforcé. Notre conviction, tout au long du travail que nous engageons avec vous, c'est que, pour relever le défi de la compétitivité, pour relever le défi de la croissance qu'attendent les Européens, chaque citoyen est nécessaire et chaque entreprise est nécessaire. Chaque collectivité est nécessaire. Voilà, vous devez comprendre le sens du débat public européen que nous voulons ouvrir pendant quatre mois avec vous, plusieurs commissaires, nous sommes 13 à avoir travaillé et je les en remercie à ce single market act qui a été approuvé par la Commission européenne, après de longs débats normaux. Nous mettons ce débat au premier rang de nos préoccupations et nous mettons en débat ces 50 propositions. Nous serons très attentifs à ce que diront les différentes institutions et nos différents partenaires, et au terme de ce débat, sans doute au mois de février, nous arrêterons la liste définitive de nos engagements, sur lesquels les commissaires concernés prendront effectivement l'engagement de délivrer, en deux

mais au contraire par un anniversaire proactif et dynamique. Voilà pourquoi, aujourd'hui, nous débutons, comme nous l'avons fait hier.